Moim zdaniem sprawa jest prosta w przypadku państw, których walutą jest już obecnie euro.

W związku z tym, Panie Komisarzu, moje pytanie jest następujące czy mamy pewność, że te regulacje, które mają objąć całą Unię w 2016 roku ma to się stać 30 października tego roku obejmą także Wielką Brytanię?